Ebben az ülésteremben sok szó esik a migrációról, a külső migrációról, az Európába irányuló bevándorlásról, de nagyon kevés szó a belső migrációról, az Unió keleti feléből a nyugati felébe irányuló munkaerő áramlásról. Az árak ugyanis kiegyenlítődtek az Unió két fele között, a bérek között azonban szakadék van. És ezt ismerte föl a Jobbik Magyarországért Mozgalom, amikor elindított egy európai polgári kezdeményezést, amit a Bizottság befogadott, hogy ezt a bérszakadékot kezdjük megszüntetni, mert ha ez nem történik meg, ez az egész Unió szétszakadásához vezethet.

De amikor a jövő hét év költségvetésén gondolkodunk, akkor fontos lenne, hogy a forrásokat, a kohéziós alapokat úgy irányítsuk ezekbe az országokba, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalkozásokat támogassák, akik minőségi munkahelyet tudnak teremteni, és hozzájárulnak e bérszakadék csökkentéshez.